Paní předsedající, paní komisařko, myslím, že je zcela zjevné, že inovace a technologický pokrok jsou hybnou sílou celého hospodářského pokroku. Nicméně v rámci celé zprávy nás musí, anebo alespoň mě, vybídnout k hlubšímu přemýšlení dvě věci, dva body, které si tady dovoluji jednak citovat a jednak k nim přednést své stanovisko. Za prvé, k jednotlivým projektům a k jejich schválení a podpoře obchodní plán a tržní potenciál jsou sice pozitivními faktory, které je třeba zohlednit, ale ne nezbytnou podmínkou pro schválení. Co jiného než trh a prosazení se na trhu může povzbudit inovace a vynálezy? Jaké jiné parametry než zisk mají být brány v úvahu? Na slovech zisk a uplatnění se na trhu není nic hanlivého.